Mit dem EFSI geht die EU einen großen Schritt hin zu staatlicher Wirtschaftslenkung, und das ist grundsätzlich die falsche Richtung. Wir brauchen freie Märkte, wir brauchen soziale Marktwirtschaft, aber keine staatliche Wirtschaftslenkung.

Der EFSI hat auch Geburtsfehler in sich Er möchte zusätzliche Investitionen anstoßen, und mir hat noch niemand zeigen können, wie man die wirklich seriös messen könnte.

In Wahrheit müssen wir aber davon ausgehen, dass es sich hier um Fehlsteuerungen und einen Verdrängungswettbewerb handelt. Denn wir haben doch in der EU eine Nullzinspolitik, wir haben eine Geldschwemme, es ist genügend Geld da, um sinnhafte Projekte zu finanzieren. Da muss man sich doch fragen Was wollen wir denn eigentlich mit dem EFSI erreichen? Ich bin überzeugt davon, dass hier viele wunderbare Dinge in die Schaufenster gelegt werden, die einer näheren Betrachtung und Analyse nicht standhalten werden. Deshalb ist der EFSI abzulehnen.